Hvala lepa. Spoštovani gospod poslanec, res je, prometna varnost v letošnjem letu je zaskrbljujoča. Število smrtnih žrtev narašča, tudi ta zadnja prometna nesreča čez vikend v Kobaridu, ki terjala žal tri smrtne žrtve, je pravzaprav nekaj, kar nas dnevno tudi na notranjih zadevah in pa v policiji trezni, da je res treba nekaj narediti. Pa vseeno je voznik človek, in pravzaprav kot tak tudi odgovoren za svojo vožnjo, za svoje ravnanje v prometu in tukaj je s kakršnimikoli represivnimi in pa preventivnimi deli ali pa dejavnostmi, ki jih opravlja policija, včasih težko, zagotoviti ustrezen ustrezen ustrezen rezultat. Moram povedati, da sta najpogostejša dejavnika prometnih nesreč ravno hitrost in alkohol in da pravzaprav vizija nič, katero si pravzaprav vsi želimo in težimo, je težko dosegljiva, če kot družba ne bomo pravzaprav, razumeli, da prehitra vožnja ali pa vožnja nad omejitvami ali pa alkohol, ne sodita pač, v promet. Moram tudi povedati, da lansko leto smo bili res vsi zelo zadovoljni, ker je bilo pravzaprav, po dolgih letih, pod sto udeležencev smrtnih žrtev in je pravzaprav to tudi nekaj neki rezultat dobrega dela. Moram tudi povedati, da nočem, policija biti inkasant, je pa prav, da se merijo hitrosti tam, kjer so kritične točke, črne točke in pa ne nazadnje, da se preverja tudi alkoholiziranost, voznikov, kajti to so ravno najpogostejši vzroki prometnih nesreč in to bomo pravzaprav s preventivnimi akcijami, pa tudi z represivnimi akcijami tudi v prihodnosti počeli. Hvala.